Kohezní politika je skutečně klíčová pro budoucnost Evropy, ona odstraňuje znevýhodnění, staví na soudržnosti, pomáhá rozvoji slabších regionů. Bez kohezní politiky by řada regionů byla zásadně oslabena. Ty nůžky mezi nimi by se rozvíjely daleko více, než je tomu v současné době. Kohezní politika je pro mě výrazem evropanství a solidarity. Považuji oslabování vlivu a charakteru kohezní politiky jako mimořádně nebezpečné pro naši budoucnost. Chtěl bych diskutovat o tom, jakou kohezní politiku si přejeme, jakou si přejí naši občané, ale nemyslím si, že je možné oslabovat kohezní politiku, aniž bychom se dotkli i naší budoucnosti.